L'angolo di osservazione è quello della governance multilivello, ossia dei meccanismi di differenziazione che storicamente hanno consentito di conciliare sviluppo dell'integrazione e unità e di garantire aristotelicamente, si potrebbe dire, il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, che significa trattamento uguale di situazioni uguali, ma trattamento differenziato di situazioni differenti. Si tratta di una questione cruciale dopo l'introduzione della moneta unica e soprattutto dopo che la crisi ha reso evidente la necessità di rafforzare la governance dell'unione economica e monetaria. La tesi fondamentale che la relazione sostiene è che non solo è possibile costruire un governo economico dell'euro all'interno del quadro istituzionale dell'Unione, ma anche che questa è l'unica strada per rendere questa rafforzata governance efficace e democraticamente legittimata. La teoria e la pratica della differenziazione che la relazione propone è dunque quella di una differenziazione come strumento dell'unità dell'Unione e non come elemento di divisione e di frattura. Una differenziazione imperniata sulle istituzioni dell'Unione e non su quella tendenza ad affidarsi a procedure e a strumenti di tipo intergovernativo che è prevalsa dopo il 2010. La relazione analizza e propone un insieme di procedure coerenti con questa filosofia, tra cui vorrei sottolineare, tra l'altro, la combinazione tra articolo 352 e cooperazione rafforzata che, in alcuni casi, con effetti equivalenti a quelli di una riforma dei trattati, potrebbe consentire di evitare il veto di paesi esterni all'area euro. Uno dei punti centrali della relazione riguarda la democrazia e il ruolo del Parlamento.

Non serve dunque un Parlamento dell'eurozona e non bisogna tornare indietro rispetto al principio introdotto dal trattato di Lisbona, secondo cui i deputati rappresentano i cittadini dell'Unione. È possibile e necessario, naturalmente, attraverso il regolamento e attraverso l'azione politica dei gruppi, organizzare specifiche forme di differenziazione interne al Parlamento, connesse all'unione economica e monetaria, ma senza giungere a rivedere il trattato su questo punto e senza prevedere una formale differenziazione del ruolo dei deputati sulla base della nazionalità. Le ultime due parti della relazione analizzano e propongono riforme a trattati costanti e infine ipotesi di cambiamento dei trattati.

Sottolineo solo un contributo specifico sulla possibilità tecnica di collocare il meccanismo di solidarietà e poi una fiscal capacity all'interno del bilancio dell'Unione. Sulla riforma dei trattati invece la relazione propone numerose ipotesi, alcune anche ambiziose, che introducono la codecisione nell'ambito della politica economica, che rendono la Commissione centro e perno di un vero governo economico europeo, che prevedono una sorta di passerella attraverso l'articolo 136 per arrivare a una competenza concorrente in ambito economico per i paesi dell'eurozona, che porterebbero a superare l'unanimità sull'MFF e sulle risorse proprie e che infine affrontano la stessa procedura di revisione dei trattati.